Lep pozdrav vsem prisotnim. Vlada je v mesecu marcu sprejela Uredbo o samooskrbi iz obnovljivih virov energije, s čimer je uvedla tudi nove oblike samooskrbe, kot so tako imenovane OVE-skupnosti. Gospa ministrica. Po sprejemu uredbe so mediji objavili vašo izjavo, da bodo viški iz sončnih elektrarn odslej tudi plačani. Po mnenju lastnikov oziroma investitorjev je to sicer dobrodošla novost. Vendar pa so me pred kratkim nekateri opozorili, da so na SODU in pri distribuciji spraševali, kdaj in kako se bodo ti viški poračunali, toda odgovora niso dobili. Opozorili so me tudi, da je v pripravi dopolnitev Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. V zvezi s tem jih zanima, ali se predvideva podražitev obračunske moči za samooskrbo, če bo račun večji, potem namreč to ne bo v skladu z logiko, ki sta jo najavili glede plačevanja viškov. Zato jih zanima, kako in kdaj bodo plačani viški? In v zvezi s sončnimi elektrarnami pa me zanima tudi, kako je daleč Slovenija s strategijo odlaganja oziroma razgradnje sončnih celic, panelov, po zaključku njihove življenjske dobe. Hvala.